Quiero reiterar, ante todo, el apoyo de la Unión Europea a la estrategia mundial de lucha contra el terrorismo de las Naciones Unidas, que reconoce que el desarrollo, la paz, la seguridad y los derechos humanos están conectados y se refuerzan mutuamente. El llamado programa secreto de detención y entregas de Estados Unidos, el supuesto uso por la CIA de países europeos para el transporte y la detención ilegal de presos, ha sido, sin duda, una fuente de preocupación para muchos miembros de este Parlamento.

no es conforme al Derecho internacional.

Por eso nos pareció tan adecuado que el Presidente Obama cambiase la política de los Estados Unidos en relación con determinadas detenciones o con la existencia de prisiones del tipo de Guantánamo y, además, creemos que, realmente, se ha producido ese cambio, que ha habido un giro en la política de los Estados Unidos. Hemos aprovechado siempre que hemos tenido ocasión para, desde la Unión Europea, plantearle a los Estados Unidos nuestra preocupación a ese respecto.

En algunas ocasiones no hemos tenido esas pruebas, aunque se ha hablado de ellas, o se han hecho determinadas menciones en medios de comunicación, pero en algunas ocasiones no ha habido un conocimiento probado y riguroso de la existencia de esos casos.